Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai examiné les parcours professionnels et les compétences étendues des deux candidats qui nous sont proposés et je ne vois, pour ma part, aucune raison de nous y opposer qui ne soit pas également opposable à bien des membres de cet honorable Conseil de la BCE.

Stagnation séculaire, caractère irréaliste ou pas d'un objectif de 2 d'inflation annuelle, multiplication des monnaies électroniques ou des monnaies virtuelles, sujet de la monnaie hélicoptère qui pourrait conduire les banques centrales à empiéter, non seulement sur les politiques budgétaires, mais aussi sur les politiques sociales des États membres toutes ces questions sont totalement nouvelles parce que nous sommes dans un monde monétaire et économique nouveau. Partout dans le monde, les théories néoclassiques ont échoué. Partout dans le monde, les théories globalistes et le libre échange ont échoué. Et partout dans le monde, ce qui a fait l'élection de Donald Trump, ce qui vient de faire l'élection de Boris Johnson, est à l'œuvre et sera à l'œuvre dans l'Union européenne. Je le crois, les questions de souveraineté et de nationalisme économique sont à l'ordre du jour. Je le crois, nous entrons dans un nouveau monde des politiques monétaires et économiques.

Ne serait il pas nécessaire qu'au Conseil de la BCE figurent des professionnels et des experts de l'économie numérique?

Enfin, j'évoquerai le sujet de l'écologie une monnaie ne sera pas durable si elle est imposée dans un monde qui n'est pas lui même durable. Je souhaiterais pour ma part que des spécialistes de la science écologique trouvent aussi leur place dans ce Conseil, qui gagnerait ainsi en diversité.